virðulegi forseti ég er enn og aftur í stjórnarsáttmálanum eins og ég er búinn að vera í dag og ég gæti örugglega tekið aðra hrinu líka að spyrja út í hann því hann hefur fengið mjög litla umræðu þessi langi sáttmáli og er mikilvægt að við séum með það nokkuð á hreinu hvað ríkisstjórnin ætlar sér í hinum ýmsu málum

var að við erum með þarna mikið af verkefnum sem gert er ráð fyrir að fara í og stundum fær maður það á tilfinninguna þegar maður les þennan sáttmála að hann sé ekki saminn á vormánuðum tvö þúsund og níu heldur á einhverjum öðrum tíma þess vegna vildi ég taka út ákveðin atriði það má ýmislegt fleira nefna til sögunnar en þar sem við erum að horfa fram á það virðulegi forseti að það er alveg ljóst að tekjur okkar munu dragast mikið saman á næstu árum og það er eitthvað sem er hjá ríkisvaldinu eins og hjá heimilum að þegar tekjur dragast saman þurfa menn að mæta því með því að spara á hinum ýmsum sviðum mér leikur forvitni á að vita hvað hin ýmsu atriði og ég nefni það bara að ég tók nokkur fyrir en væri hægt að taka ýmislegt fleira hver er kostnaðurinn við eftirtalin verkefni þá virðulegi forseti ég nefndi stjórnlagaþingið sem ég vildi spyrja um viðbætur við velferðarkerfið og hverjar eru þær viðbætur ef einhverjar eru endurskoðun framfærslugrunns eins og hækkanir þar aðlögunarstuðning bænda sem skipta hefðbundinni ræktun fyrir lífræna ræktun og auðveldun nýliðunar í landbúnaði og efling jafnréttisstofu það er alveg ljóst að þetta sem ég nefndi þarna mun kosta aukna fjármuni og þess vegna vil ég líka spyrja að því hvernig er ætlunin að afla þessara fjármuna til þessara verkefna og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsi okkur um það og ég efast ekki um að menn hafi legið yfir því því það tók mjög langan tíma að semja þennan sáttmála fyrir utan það að það voru sömu flokkar sem tóku við eftir kosningar og voru í ríkisstjórn fyrir kosningar síðan hefur líka verið nokkuð um það rætt og var sett inn í stjórnarskrána sérstaklega að menn ætluðu að minnka aðkeypta þjónustu hjá þekkingariðnaðinum sem okkar nú nokkuð tvímælis ætli það hafi nokkurn tíma verið jafnhagstætt að ná kaupum á þeirri þjónustu en það væri fróðlegt að vita hvað er gert ráð fyrir að minnka mikið aðkeypta þjónustu hjá þekkingariðnaðinum